il processo di integrazione politica. La risposta alle debolezze dell'Unione europea di fronte alle aggressioni del mercato è il rafforzamento della partecipazione dei cittadini. Tuttavia è evidente che non si può costruire un'unione politica se non si garantisce al cittadino europeo la possibilità di sentirsi titolare di uguali diritti e di pari doveri, se non si garantisce a ciascun cittadino un uguale sistema di tutele e di protezione e, allo stesso tempo, se non si offrono strumenti di protezione giudiziaria adeguati e fruibili per tutti i cittadini. So bene quanto ha lavorato la Commissione, ho avuto modo di seguire in modo più o meno diretto l'impegno alacre del Commissario Reding e oggi ho ascoltato con piacere l'intervento articolato, pieno e appassionato del Commissario Borg e sono convinta che tutto quello che ho ascoltato è

Il problema è che non è stato ancora realizzato ed è lontano dal realizzarsi.